frú forseti ég vil beina eftirfarandi spurningu til hæstvirts landbúnaðarráðherra hve mikla beina styrki frá ríkissjóði fær hver af fimm stærstu kúabændum landsins til mjólkurframleiðslu árlega ástæðan fyrir þessari fyrirspurn er ekki sú endilega að ég vilji vita nákvæmlega um hagi þeirra stærstu heldur miklu fremur hvert þetta styrkjakerfi er að þróast pólitískt séð og ég tel að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem viljum hag landbúnaðarins og hinna dreifðu byggða að við áttum okkur á því hver þróunin er að verða í þessari atvinnugrein ég tel að það sé einnig mjög mikilvægt fyrir landbúnaðinn að hafa ákveðin þrif um styrkjakerfið og einn þátturinn í því er einmitt að það fari ekki gríðarháir styrkir á hvert og eitt bú ég tel að ef menn fara að sjá kannski styrki upp á fimmtíu milljónir króna til hvers og eins bús þá fara menn að setja spurningarmerki við hvers vegna fara svona háir styrkir til hvers og eins framleiðenda ég tel að þetta sé áhyggjuefni og þetta sé ákveðin pólitísk spurning sem hæstvirtur landbúnaðarráðherra verði að svara hvert er styrkjakerfið að þróast

er ekkert þak á styrkjakerfinu og það kom fram í umræðu um þingmál sem háttvirtur þingmaður jón bjarnason flutti að hann vildi setja ákveðið þak á það en háttvirtur þingmaður og formaður landbúnaðarnefndar sagði að það væri algerlega ótímabært að ræða en þess vegna tel ég að það sé mjög mikilvægt að fá það upp hverjir hæstu styrkirnir eru þannig að við getum í rauninni svarað þeirri spurningu frú forseti hver þróunin hefur orðið og hvort það sé tímabært að koma á þaki en við getum líka velt annarri spurningu fyrir okkur það er það að nú hafa ákveðnir aðilar ákveðið að hefja mjólkurframleiðslu í stórum stíl og það má lesa um það í bændablaðinu fyrir mánuði síðan að þeir hafa kosið það að standa algerlega fyrir utan styrkjakerfi landbúnaðarins og segja að ef þeir ákveða að kaupa kvóta eða styrk fá frá stjórnvöldum munu duga til þess þá þurfa þeir að endurgreiða sem svarar því á fimmtán ára framleiðslu ég segi fyrir mína parta að þetta styrktarkerfi í landbúnaðinum þar sem ekkert þak er á beingreiðslum þarf að ræða það og ég vil að hæstvirtur landbúnaðarráðherra svari ekki eingöngu því hvað styrkirnir til hvers og eins bús eru háir heldur væri einnig mjög fróðlegt að fá ef hann á tök á því að fá viðhorf hans til þessarar þróunar